Señor Presidente, a veces se nos olvida en los debates que somos todos europeos, todos los miembros del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo

Se supone que buscamos lo mismo, que es el progreso de la Unión Europea y, en este caso, la persecución de un proyecto de tan largo alcance y tanta importancia como es la financiación de un reactor experimental de fusión que puede cambiar completamente el panorama energético en Europa.

Nosotros, en este informe, ya pedíamos que aquellos grandes proyectos como ITER, por ejemplo, tuvieran su particular contabilidad dentro de la estructura de las próximas perspectivas financieras, para evitar los problemas que estamos teniendo hoy con ITER. Con la propuesta del Parlamento Europeo, esta discusión y estas declaraciones unilaterales por parte del Consejo no se hubieran producido. Yo puedo entender perfectamente cuáles son las restricciones financieras con las que cuentan los Estados miembros —¿cómo no las vamos a entender, si somos parte de los Estados miembros?—, pero vivimos en las instituciones europeas y, en las instituciones europeas, los acuerdos están para cumplirlos, y nosotros hemos salido de un trílogo en el cual ha quedado claro que la financiación en el año 2013 de ITER no se puede hacer solamente por el redespliegue en la categoría que corresponde a la investigación y al desarrollo, sino que hay que utilizar el resto de las armas presupuestarias que da el Acuerdo Interinstitucional. No prejuzgamos cómo son, ni cuáles deben ser, ni en qué cantidad, lo que queremos es mantener abierto ese debate y cualquier tipo de declaración unilateral, como la que ha hecho el Consejo, va completamente en contra de lo que ya ha hecho el Parlamento en el presupuesto para 2012, es decir ser razonables, abiertos y estar sobre todo abiertos al diálogo con el resto de las instituciones.